Rosyjskie wojska okupują kluczowe budynki stolicy Krymu, otaczając jednocześnie większość ukraińskich jednostek obronnych. Moskwa skoncentrowała znaczące siły militarne wzdłuż całej wschodniej granicy Ukrainy, co może wyraźnie sugerować chęć jej przekroczenia. Od czasu zakończenia zimnej wojny nie doświadczyliśmy tak niepokojącej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie Wspólnoty. Zwracam się do Unii Europejskiej o rozważenie wszelkich możliwych kroków celem pozytywnego i pokojowego rozwiązania tego konfliktu. Apeluję do prezydenta Putina o podjęcie negocjacji w ramach konstruktywnego dialogu międzynarodowego. Pragnę zwrócić uwagę państw członkowskich na fakt, że integralność Ukrainy jest niezmiernie istotnym elementem bezpieczeństwa i stabilizacji w całej Europie.